Belegondoltak Önök abba, hogy nekik már egy átlagos bevásárlás során is megoldatlan helyzetekkel kell szembesülni? Sok esetben képtelenek egy egyszerű dobozt, vagy egy üveget, ha kézbe vesznek, megállapítani, hogy milyen terméket tartalmaz. Ha leemelik a polcról, nem tudják, hogy mit tartanak a kezükben, pedig nem kérdéses, hogy nekik is joguk van ahhoz, hogy önálló és biztonságos életet éljenek. Öt képviselőtársammal együtt négy frakcióból ezért arra szeretnénk bíztatni Önöket, hogy önkéntes alapon az ipari termékek gyártói lássák el Braille írásos címkével a dobozokat.